Zgadzam się ze sprawozdawcami, że szczególne znaczenie ma tworzenie i wspieranie rozwoju struktur społeczeństwa obywatelskiego. Środki finansowe na ten cel powinny być jednak odpowiednio rozdzielane i trafiać nie tylko do rządów państw sąsiedzkich, ale również do organizacji pozarządowych oraz do wszystkich szczebli społeczeństwa, aby ich wykorzystanie było zoptymalizowane i przynosiło realne efekty. Chciałbym także wyrazić satysfakcję z tego powodu, że działania zmierzające do wspierania rozwoju demokracji w krajach sąsiedzkich